Wenn wir es geschehen ließen, dass Herr Putin Erfolg hat in der Form, dass er die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge verschiebt, oder, dass wir es akzeptieren, dass, jeder eben seine Wahrheit hat, dann hätte er gewonnen. Ich bin zuversichtlich, dass wir aus der Kraft unserer Demokratie heraus die Stärke haben, klarzumachen Wir machen nichts gegen eine russische Politik, wir machen keine Gegenpropaganda, sondern aus meiner Sicht ist das probateste Mittel gegen solche Fake News einfach die schlichte Wahrheit. Wenn wir die rüberbringen, dann haben diejenigen, die die Wahrheit verfälschen wollen, keine Chance.